Hvala! Škoda, da nimate več časa, ker moje vprašanje naslednje bi bilo, kaj bi bili pa potem vaši izgovori, če bi vse to noter dal? Ni vse samo povprečnina občine. Lahko občine razbremenimo tudi na ta način, kot mi predlagamo v zakonu, da se jim nekatere naloge prenese na državo, in to je to, kar predlagamo v drugem členu. Ja, to se gasilcem že plačuje, ampak sedaj bi to plačevala država. Kar se tiče vašega, vaših opazk, poglejte, gospod Bizjak prvi člen, komot, gre na drugo branje, napišemo status operativnega prostovoljnega gasilca je odnos med delodajalcem in gasilcem, s katerim se, in potem lahko tukaj damo še noter, kar se tiče študentov, dijakov in brezposelnih, se zmenimo, stimulira zaposlovanje gasilcev tako, damo še, kako je z že zaposlenimi, ne samo zaposlovanje, da se delodajalcu znižajo zavarovalne premije za cup, cup, cup procentov in imajo davčne olajšave za iks procentov. To je stvar, ki si jo lahko skupaj dogovorimo, tudi z gasilsko zvezo. In tam, kjer manjka beseda prostovoljni operativni gasilec, damo še to noter. Skratka, to so majhne spremembe, ki bi bile lahko narejene. Enostavno pa vam ne verjamem, gospod Bizjak, štiri leta ste državni sekretar na MORS-u, Slovenska vojska je v razsulu in štiri leta ste državni sekretar na MORS-u in niti ene spremembe na področju gasilstva ni bilo in zdaj ste še za naslednja štiri leta imenovan. Glejte, na podlagi vašega preteklega dela vam enostavno ne verjamem, ste pa v mnenju napisali, da boste te naše stvari vključili. Noben problem, če danes to sprejmemo in gre v drugo branje, boste lahko že že sprejete stvari ravno tako vključili.